Kompromis od optymalnego rozwiązania różni się tym, że w optymalnym rozwiązaniu wszyscy są zadowoleni, a w kompromisie są koszty i są dwie strony. Z jednej strony ekolodzy prą, aby to rozwiązanie było wdrażane szybciej i w większej skali, i lepiej chroniło klimat. Ci, którzy są producentami samochodów, zwracają uwagę na to, że tempo, które proponujemy, generuje koszty, i to poważne koszty. Różnią się państwa także widać to na tej sali te państwa, które są producentami samochodów, od tych, które mają wyłącznie konsumentów. Natomiast to, na co chcę zwrócić uwagę, to zbyt duże rozpiętości dotyczące danych technicznych, właśnie skutków, kosztów, które są liczone bardzo często w sposób wyseparowany.